Consider că rezoluția este una care exprimă o poziție puternică a Parlamentului European și ea trebuie să fie valorificată. Sigur că suntem angajați cu toții în dezvoltarea durabilă și măsurile necesare pentru a asigura generațiilor prezente, dar și generațiilor viitoare, un viitor sigur și corect. Și cred că trebuie să punem accentul pe accesul corect și echitabil la resursele naturale pentru că acesta este o condiție esențială pentru dezvoltarea durabilă, pentru eradicarea sărăciei dar și a protecției mediului. Conceptul de economie ecologică, așa cum a spus și domnul ministru Krashevski, este un concept care trebuie luat în considerare la nivel mondial, iar Uniunea Europeană trebuie să și păstreze rolul de lider în asumarea și respectarea angajamentelor la nivel internațional, în special pe schimbările climatice, subliniind potențialul de investiții în noi tehnologii, în industrii nepoluante, în tehnologii curate ca și motor de creștere economică durabilă, de creare de locuri de muncă și de protejarea mediului. De asemenea, dialogul social este o condiție esențială pentru a asigura dezvoltarea durabilă.